Monsieur le Président, le bilan de la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage n'est pas surprenant.

Les échanges économiques se développent, donc l'essentiel est préservé. Certes, ce bilan fait apparaître quelques regrets en matière sociale et en matière de démocratie et de droits de l'homme, mais uniquement pour dire que les insuffisances en ce domaine constituent un frein en matière de développement économique et je cite le bilan de la Commission lui même qu'il est admis que la cohésion sociale prédispose à un meilleur climat des affaires. Sans doute qu'ici même, peu de monde est choqué par cette façon d'aborder les problèmes. Je pense moi que c'est très révélateur de cette construction européenne que l'Union européenne cherche à imposer à ses proches voisins, cette Europe du deux poids et deux mesures dans laquelle nos concitoyens ont de plus en plus de mal à se reconnaître et qu'ils délaissent de plus en plus à chaque élection, quand ils ne se réfugient pas dans des votes extrêmes. Car oui, le bilan de la politique de voisinage et de partenariat est pour le moins mitigé dès lors qu'il s'agit de voir en quoi ces politiques ont été source d'amélioration pour les peuples concernés.

La balance penche du mauvais côté. Quels ont été les progrès réels accomplis en matière de démocratie et de droits de l'homme? Allez en parler à ceux qui vivent sur les territoires et qui militent pour la démocratie dans ces pays, y compris au péril de leur vie. Quels ont été les progrès réalisés en Tunisie en ce domaine? Comment peut on envisager un partenariat renforcé avec des pays qui piétinent ouvertement la démocratie et les droits de l'homme? Il en va de même avec Israël. Pourquoi l'Union européenne ne profite t elle pas de cette relation privilégiée, de ce partenariat, pour peser de tout son poids, pour amener Israël à respecter ses engagements internationaux et à mettre un terme à son occupation des territoires palestiniens?

L'Union européenne doit faire entendre sa voix. Pourquoi ne fait elle pas la même chose avec le Maroc pour résoudre la question du Sahara occidental? Et comment la Commission ose t elle envisager un partenariat renforcé avec la Lybie? Je crois connaître la réponse. C'est pour leur permettre de jouer leur rôle de gardien de l'Europe. Et peu importe le sort de ceux et de celles qui sont renvoyés là bas. Nous sommes bientôt le 10 octobre, Monsieur le Commissaire. 10 octobre, journée européenne contre la peine de mort. Je dirai ici symboliquement quand l'Union européenne cessera t elle de renvoyer des hommes et des femmes et même des enfants dans ces pays, et notamment dans ceux qui pratiquent toujours la peine de mort? Quand exigera t elle de ces pays qu'ils ratifient à tout le moins la convention de 1951 sur les réfugiés? Quand exigera t elle de ces pays un moratoire sur la peine de mort? Les relations économiques avec ces pays sont importantes, mais elles le sont autant pour eux que pour nous. Elles doivent servir les peuples et non des gouvernements corrompus. Quelle image donne t on de l'Europe quand on ne cesse de privilégier les intérêts économiques et sécuritaires de l'Europe sur le concept de démocratie et de droits de l'homme? Si l'Union européenne ne change pas son fusil d'épaule en ce domaine, il ne faudra pas s'étonner que l'universalisme des droits de l'homme soit de plus en plus considéré comme une forme de néocolonialisme, comme la volonté d'imposer un soi disant modèle occidental. C'est d'une autre image de l'Europe dont nous avons besoin. La politique de voisinage peut en être un outil. Tel n'est pas le cas, et je le regrette profondément